Nie przypadkiem zabieram głos jako trzeci z rzędu Polak agencja Frontex bądź co bądź mieści się w naszym kraju.

Oczywiście trzeba mówić dzisiaj i o granicy południowej, ale też my musimy mówić o granicy wschodniej.